Gospođo predsjednice, snažno podržavam namjeru Komisije u jačanju Frontexa jer moramo štititi naše vanjske granice. Ova inicijativa je dobrodošla i vjerujem da svi ovdje moramo podržati jačanje naših vanjskih granica, kontrolu i sve ono

Međutim, danas moram upozoriti na jednu vrlo neugodnu činjenicu koja se događa među našim državama članicama i to na graničnoj crti između Republike Slovenije i Republike Hrvatske. Namjera slovenske vlade da izgradi žilet žicu, žičanu ogradu od Mure do mora zaista je neprihvatljiva. Raduje me što se mnogi građani Slovenije i građani Hrvatske zajednički žele suprotstaviti jednoj takvoj inicijativi. Nevjerojatno je da se takva žičana ograda želi dignuti tamo gdje migranti praktički ne mogu i neće ni prolaziti, a to je prvenstveno na području Istre i na području Gorskog kotara. Molim vas da pomognete i da omogućite građanima da žive mirnije i sigurnije.